Het gaat om een land dat een enorm probleem van georganiseerde misdaad kent, een land ook dat een reusachtig probleem van corruptie kent. Enkele weken geleden werd niemand minder dan Živko Budimir, de president van de Bosnisch Kroatische federatie, gearresteerd onder verdenking van corruptie, samen met 18 ambtenaren.

De georganiseerde misdaad is met andere woorden aanwezig tot op het hoogste niveau van de staat.

Zoiets kunnen wij missen als de pest.